Kambodża to ogromne nierówności społeczne, nędza połowy obywateli, którzy żyją za mniej niż dolara dziennie, wybiórcze stosowanie prawa i bezkarność w imię obrony interesów gospodarczych. Dnia 3 stycznia siły bezpieczeństwa zaatakowały pokojowy marsz i wiec na rzecz podwyżki płac, zabito 5 osób, a ponad 30 zostało rannych. Domagamy się od władz Kambodży szybkiego zbadania przypadków użycia broni w imię porządku i bezpieczeństwa publicznego, uwolnienia niesłusznie aresztowanych demonstrantów i obrońców praw człowieka, rzeczywistego zagwarantowania prawa do zgromadzeń i zrzeszania się, które jest zapisane w konstytucji. W związku z wątpliwościami co do uczciwości wyborów z lipca zeszłego roku istotne jest także wszczęcie niezależnego dochodzenia w tej sprawie. Jeśli nie będzie postępów w zakresie przestrzegania praw człowieka i poszanowania prawa własności ziemi, trzeba będzie zawiesić nasze negocjacje w sprawie porozumień o ochronie inwestycji. Apeluję też do wysokiej przedstawiciel o zajęcie się problemem łamania praw obywatelskich i politycznych w Laosie, gdzie niezbędne jest podjęcie skutecznego śledztwa w sprawie doniesień o wymuszonych zaginięciach.